Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Prioritäten für den Haushalt 2011 der Europäischen Union stehen im Zeichen der Wirtschafts und Finanzkrise. Damit verbunden sind die gemeinsamen positiven Anstrengungen, einen möglichst umfassenden und sozial gerechten Ausweg umzusetzen. Ich konzentriere mich auf zwei Aspekte. Erstens Ein Kernstück des Budgets für 2011 ist die Fokussierung auf die Jugend. Ihr kommt definitiv eine Schlüsselrolle für Europas Zukunft zu. Investitionen in die Jugend bedeuten, bereits heute an das Europa von morgen zu denken. Zweitens Die gegenwärtige Situation führt ganz klar vor Augen, wie schnell auch in einem starken Wirtschaftsraum Jobs zerstört werden können. Die Strategie 2020 hat auch einen Fokus auf Innovation.